V prvom rade chcem oceniť prácu spravodajkyne, ktorá vo svojej správe pomenovala mnohé problémy pravým menom.

Podporujem návrh rozpočtového výboru, aby sa zorganizovalo stretnutie s národnými parlamentmi s cieľom prediskutovať obrysy rozpočtov členských štátov a EÚ na rok